ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem að því stóðu ég held að þetta hafi verið afskaplega skynsamlegt að við fórum í þetta og þá er ég að vísa í að sérstaklega er ég ánægður með frumkvæði þáverandi hæstvirtur forsætisráðherra geirs h haarde og þáverandi forseta þingsins sturla böðvarssonar sem höfðu forgöngu um það að setja þetta mál í þennan farveg sem raun ber vitni og sem betur fer náðist góð samstaða um það meðal allra flokka á alþingi og það ber að þakka það sem mér finnst vera gott við þessa skýrslu er það að hér er komið gríðarlega mikið magn af upplýsingum sett fram á skiljanlegan og góðan hátt og ég tel að þetta geti verið grunnur að þeirri uppbyggingu sem við erum nú að fara í hér hjá okkar þjóð þetta kemur í veg fyrir ýmislegt sem hefur verið í munnmælasögum og verið í gangi að það ætti í það minnsta að hreinsast að því leytinu til að þetta ætti að liggja fyrir þetta er núna allt komið skriflegt í opinberum gögnum og ef það er eitthvað rangt þar sem örugglega er því að það er útilokað að þetta stóra verk sé gallalaust þá er alla vega tækifæri fyrir aðila að leiðrétta það eðli málsins samkvæmt er þessi skýrsla ekki gallalaus þó það nú væri og kannski er einn þáttur sem mér dettur í hug sem við ættum að skoða það er kannski aðkoma erlendra aðila þegar við horfum á þessa veislu sem var þá var hún ekki gerleg nema vegna þess að erlendir aðilar

um margt lítt skiljanlegt hvernig það gekk svona lengi eins og raun ber vitni sömuleiðis á ég erfitt með að skilja það af hverju erlendu matsfyrirtækin höguðu sér með þeim hætti sem þau gerðu mér finnst það í rauninni algjörlega furðulegt er þeirra kerfi gjörsamlega ónýtt er ekkert að marka þessi erlendu matsfyrirtæki eða hvaða skýringar liggja þarna á bak við við vitum hins vegar og kom fram til dæmis i viðskiptanefnd virðulegur forseti að núverandi seðlabankastjóri útskýrði það að það sé kerfislegur vandi sem allar þjóðir séu að eiga við og menn hafa ekki getað dregið nógu vel upp það svo sem á örugglega við hvað þennan þátt varðar en það getur ekki skýrt alla myndina ég ætla ekki að endurtaka allt það sem hér hefur verið sagt um vonbrigði með þessar upplýsingar sem hér hafa komið fram mér fannst háttvirtur þingmaður einar kristinn guðfinnsson lýsa þessu ágætlega þegar hann talaði um það að eigendur hefðu notað bankann eins og prívat sparibauka og það sem kemur mér á óvart er þegar maður sér það í rauninni hvað var mikið skammtímasjónarmið virtist vera þarna á ferðinni og þessi mikla áhættusækni og firring sem bæði kom fram í alls kyns gjörðum hjá fólki sem starfaði og kom að þessu en ekki síður þessi trú manna að þetta mundi einhvern veginn alltaf bjargast og hvernig menn voru í rauninni að reyna að ýta vandanum á undan sér án þess að taka á honum hins vegar virðulegi forseti verðum við þingmenn að líta í eigin barm við hljótum að spyrja hvaða mistök gerðum við það er alveg ljóst að við gerðum mistök mér finnst svolítið skrýtið hvernig menn hafa komið hér upp og talað með þeim hætti eins og ég heyrði margar ræður í gær að menn voru að segja að þeir hefðu alltaf sagt þetta og vitað þetta og þeirra flokkar það stenst auðvitað enga skoðun virðulegi forseti það sem ég held að standi upp úr er tvennt það er tvennt sem okkur vantar og þetta er mjög einfalt en samt flókið það er annars vegar að okkur vantar gagnrýna hugsun og hins vegar málefnalega umræðu umræðan á íslandi er iðulega mjög persónugerð og auðvitað er engum vorkunn hvort sem hann fer á þing eða í aðrar stöður að persóna hans verður í umræðu en þetta er allt of bundið við persónur virðulegi forseti með eru með hinum og þessum í liði alltaf og það hefur skaðað alveg gríðarlega hér á íslandi og ég held að þegar menn lesa þetta út frá því svona með það í huga þessa skýrslu þá sjá menn að það á við alls staðar við erum svo fá að við megum svo illa við þessu gagnrýnin hugsun

áfram og við notum þetta plagg til þess að læra af því það vantaði hjá okkur gagnrýna hugsun við tókum ýmislegu sem gefnu við töldum að ýmisleg kerfi og skipulag sem komið var væri þess eðlis að það þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því það var öðru nær okkur vantaði til dæmis umræðu alvöru umræðu og þar gagnrýni ég peningamálastefnuna einkavæðing bankanna er eitthvað sem við allt í einu ja hvað skal segja við héldum okkur ekki við það sem við lögðum upp með og samþykktir okkar sögðu um dreifða eignaraðild það var aldrei nein almennileg umræða tekin um það af hverju það var en allt í einu stóðum við uppi með slíkt og þó að það eitt og sér skýri ekki allt var það óafsakanlegt ríkisfjármálin við áttum að halda okkur miklu harðar við okkar sjónarmið þar sannarlega vorum við eini stjórnmálaflokkurinn sem var með aðhald þar og þau sjónarmið og allir sem hafa fylgst með þinginu vita af því en við áttum hins vegar að gera það við gáfumst upp til dæmis í umræðum í borginni um skuldsetningu þar og tókum því miður rök aðila sem sögðu að þetta væri svo leiðinleg umræða þar voru ég segi nú um sjálfan mig maður var eins og hrópandinn í eyðimörkinni og ekki fékk maður stuðning frá fjölmiðlum eða akademíunni þetta voru dýrkeypt mistök virðulegi forseti það sama má segja um hina flokkana ég held að það sé hollt að skoða til dæmis borgarnesræðu fyrrverandi formanns samfylkingarinnar ég held að hún hafi endurspeglað ágætlega tíðarandann sem þá var vandinn er þessi að það er þessi hjarðhegðun sem er yfir alla línuna og svo sannarlega þegar kom að íbúðalánasjóði og þeim breytingum sem þar voru bæði samfylkingin og vinstri grænir og aðrir flokkar á þingi að þeir vildu ganga enn lengra en stjórnarflokkarnir því miður fóru þá

fullkomlega hreinan skjöld í þessu þeir voru með öfluga menn í forustu fyrir helstu fjármálastofnanir landsins eins og til dæmis lífeyrissjóðina stjórnir bankanna þegar kom að því sem við hefðum átt að taka á fjölmiðlalögunum hvernig brást þingið við þá við áttum að standa fast þar virðulegi forseti

erum við búin að læra eitthvað á þessu ef við skoðum núna bara síðustu daga í þinginu er þetta að koma hjá okkur í síðustu viku hótar ráðherra að áminna forstöðumann ríkisstofnana mann sem meðal annars er getið um af ástæðu í þessari skýrslu vegna þess að hann þykir einstaklega samviskusamur og heiðarlegur og það á að áminna hann fyrir nákvæmlega það ég bað um fund í heilbrigðisnefnd virðulegi forseti og ég vonast til þess að það verði fundur í heilbrigðisnefnd en það hefur ekki enn þá orðið en það vakti athygli mína virðulegi forseti þegar ég sá hvernig akademían brást við þessu ég hvet menn til að skoða hvað hún sagði um þetta hvort það var sérstaklega faglegt virðulegi forseti við báðum hér og ég er búinn að biðja um frá áramótum um upplýsingar um eignarhald bankanna við vorum að fá svar núna fyrst sem var hreinn og klár útúrsnúningur frá bönkunum ætlum við ekki þingið að fara fram á og fá upplýsingar þessar sjálfsögðu upplýsingar sem við erum búin að biðja um frá áramótum virðulegi forseti ég er fyrsti flutningsmaður máls um að rannsaka hvað er búið að gerast í bönkunum frá hruninu og fram að síðustu áramótum það mun reyna á okkur núna virðulegi forseti hvort við munum fara í það verkefni það mun líka reyna á okkur virðulegi forseti hvernig okkur mun ganga að hafa aðhald með framkvæmdarvaldinu það er ekki sjálfsagt og eðlilegt að til dæmis einn ráðherra líti á þessa ræðu sem morfískeppni og sjái enga ástæðu til þess að svara spurningum okkar þess vegna virðulegur forseti snýr þetta að því að við skulum nota þessa skýrslu til að læra af henni og auðvitað þurfum við að gera upp mál og þeir sem bera ábyrgð þurfa að bera þá ábyrgð en ég held að ef við lítum á stöðuna eins og í dag erum við því miður ekki að læra jafnhratt og við ættum að gera